Señor presidente, los nacional populistas del mundo ven nuestra democracia representativa y nuestro sistema de vida europeo como su peor rival ideológico, y piensan que la desinformación es útil, que la desinformación es su continuación de la guerra contra nosotros en internet. Por eso los enemigos de Europa practican la desinformación, para desequilibrarnos y demoler aquellos principios democráticos que la Unión Europea representa. Si la Unión Europea no fuera un faro de democracia, la Unión Europea jamás sería atacada con Es porque somos demócratas por lo que nos atacan, no por ser europeos.

Estamos realmente bastante indefensos.

Por lo tanto, termino con dos ideas. Primero, las campañas de desinformación y de propaganda son una amenaza para la democracia, y como tal debemos tratarlas. Y, segundo, los europeos no queremos imponer nuestro estilo de vida a nadie, pero debemos saber defenderlo, incluso en internet. Estamos orgullosos de nuestra democracia, de la separación de poderes, de la libertad de expresión, del Estado de Derecho y de la prensa libre, pero esa debe ser una fortaleza, y jamás una debilidad. Europa es una inteligencia incómoda para los enemigos de la verdad, y posverdad solo es otro nombre de mentira.